virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um virkjanir í neðri þjórsá og er þar verið að vísa til virkjana sem þegar hafa verið metnar út frá umhverfisáhrifum og er í raun ekkert að vanbúnaði að taka ákvörðun um og hefja framkvæmdir við en um er að ræða hvammsvirkjun sem er áttatíu og tvö megavött að afli holtavirkjun fimmtíu og þrjú megavatta virkjun og urriðafossvirkjun sem er hundrað þrjátíu megavött eða samtals eru þetta um tvö hundruð sextíu og fimm megavött þetta er í annað skipti sem þetta frumvarp eða sambærilegt er lagt fram og markmiðið með framlagningu þessa frumvarps er auðvitað að taka af allan vafa um vilja alþingis til að ráðast þegar í framkvæmdir á þessu svæði með það að markmiði að stuðla að aukinni atvinnuuppbyggingu í landinu og þá ekki síst á sunnanverðu landinu þessar virkjanir hafa þegar eins og ég sagði áðan farið í gegnum mat á umhverfisáhrifum og þær hafa uppfyllt öll skilyrði til umhverfissjónarmiða farið í þetta mat án athugasemda verið settar á rammaáætlun og það er almenn skoðun manna þó að rammaáætlun liggi ekki fyrir enn þá sé hér um einhverja vænlegustu virkjanakosti okkar að ræða og með mjög litlum áhrifum á umhverfið þar sem fyrst og fremst er um að ræða rennslisvirkjanir þær eru fjárhagslega hagkvæmar og munu að sjálfsögðu ýta mjög undir íslenskt atvinnulíf sem er okkur gríðarlega mikilvægt ekki síst á þeim erfiðu tímum sem nú eru og hér þarf að beita öllum ráðum til að auka hagvöxt í þessu landi efla atvinnustig og ekkert er betur til þess fallið um það eru allir aðilar sammála erlendir sérfræðingar sem innlendir sem hafa tjáð sig um þessi mál að til þess er ekkert betra fyrir okkur heldur en nýta þær orkuauðlindir

samþykkt þessarar ríkisstjórnar eða stjórnarsáttmálanum að það verði ekki teknar ákvarðanir um frekari virkjanir í landinu fyrr en rammaáætlun liggi fyrir það er að mínu mati og okkar flutningsmanna þessa frumvarps að slíkt fái ekki staðist og geti ekki staðist til lengdar í dag er í háttvirtri iðnaðarnefnd verið að vinna að rammalöggjöf getum við sagt utan um rammaáætlun og vonir standa til þess að þeirri vinnu ljúki núna á þessu vorþingi og þó að það mál sé engan veginn til lykta leitt enn rammaáætlun er ekki komin í gegn með því einu vegna þess að sú nefnd sem þeir vinnuhópar sem eru að undirbúa rammaáætlun og vinna að gerð rammaáætlunar eiga nokkra vinnu eftir og svo liggur fyrir nokkuð óumdeilt að rammaáætlun þurfi að fara í svokallað umhverfismat áætlana verði það að veruleika sem allt bendir til þá er alveg ljóst að slíkt ferli mun taka einhverja mánuði og alveg örugglega án koma upp í því ári einhver ágreiningsmál ekki síst í ljósi þess hve óeiningin er mikil við ríkisstjórnarborðið í þessum málaflokki þá már reikna með því að ákveðnir hæstvirtir ráðherrar sem hafa áður sýnt það í vinnubrögðum sínum gagnvart þessum málum að þeir munu reyna að leggja stein í götu mála eins og hægt er og tefja allt matsferli og alla ákvarðanatöku eins og mögulegt er það er því óvarlegt að áætla annað heldur en rammaáætlun verði ekki tilbúin fyrr en í fyrsta lagi í lok þessa árs og mjög líklega ekki fyrr en á næsta ári og ég trúi því ekki að þeir aðilar sem styðja þessa ríkisstjórn sem eru áfram um það að fara í verklegar framkvæmdir og uppfylla þannig þau loforð sem gefin hafa verið meðal annars aðilum vinnumarkaðarins um að efla atvinnu það sé þeim á móti skapi að málin munu tefjast í allan þennan tíma það getur orðið okkur mjög dýrkeypt nóg er þessi biðstaða og stöðnun í þessum málum orðin okkur

þeir aðilar sem hafa það verkefni með höndum að selja ísland sem land atvinnutækifæra á vettvangi ríkisstjórnarinnar og vettvangi hins opinbera þar er ég að vitna fyrst og fremst til fjárfestingarstofu og þeirra aðila innan utanríkisráðuneytisins og iðnaðarráðuneytisins sem hafa með þessi mál að gera þessir aðilar hafa komið á fund iðnaðarnefndar og gert grein fyrir því að eftirspurn eftir orku frá erlendum aðilum og fyrirspurnir varðandi uppbyggingu á atvinnurekstri á íslandi hafi aldrei gerð eins mikil og hún er í dag og það er auðvitað mjög jákvætt enda ekki óeðlilegt staðan er þannig að það er ódýrt að fjárfesta á íslandi í dag og með stöðu krónunnar eins og hún er þá er þetta mjög vænlegt orkuverð erlendis er á uppleið og það á að gefa okkur kannski svigrúm hérna til að hækka það orkuverð á þeirri orku sem við höfum fram að bjóða landsvirkjun hefur tekið undir þessi sjónarmið þeir verða varir þar á bæ við þennan mikla áhuga en fyrra hendur eru bundnar sem og annarra orkusölufyrirtækja vegna þess að engin ákvörðun er tekin um frekari virkjanir þannig getur landsvirkjun til dæmis ekki svarað neinum fyrirspurnum varðandi suðurland eða sunnanvert landið eins og sakir standa og það eina sem þeir geta einbeitt sínum kröftum að er að

hæstvirtur forseti er langt það tekur engan stuttan tíma að ganga frá samningum og finna réttu fjárfestana á þessum vettvangi hér er auðvitað um fjölbreyttan iðnað að ræða stór og smá fyrirtæki í mjög fjölbreyttum iðnaði og það þarf að velja úr og svona ferli tekur nokkur ár þess vegna er mjög mikilvægt að þetta færiband okkar stoppi ekki á þessum vettvangi heldur haldi það áfram á einhverjum hraða og ákvarðanir séu teknar í stjórnsýslunni þannig að þeir sem að þessu starfa geti haldið áfram sinni vinnu og þurfi ekki að vísa mönnum frá vegna þess að við erum ekki ein í heiminum auðvitað eru þess fyrirtæki að leita víða hófanna og þó að við séum vænleg að einhverju leyti sem kostur til að byggja upp framtíðaratvinnustarfsemi og þá kannski í dag fyrst og fremst út frá grænni orku sem við getum boðið þá eru auðvitað aðrir þættir sem eru mjög neikvæðir hérlendis og á það ekki síst við þann óstöðugleika sem er á hinu pólitíska sviði það er alveg örugglega að fæla frá okkur í dag þær umræður sem hafa verið af hálfu ríkisstjórnarinnar um að hreinlega taka fyrirtæki eignarnámi ef þeim líkar ekki við þau fyrirtæki sem þau fjárfesta og síðan sú skattastefna sem er hér rekin sem er þannig að ísland flokkast undir land sem er pólitískur óstöðugleiki það er af sem áður var þegar það var einn af okkar höfuðkostum fyrir erlend fyrirtæki til að flytja sína starfsemi til landsins það var sá pólitíski stöðugleiki sem var hér á vinnumarkaði því gátu menn treyst og það var eitthvað sem við höfðum í forskot á mörg önnur lönd sem buðu kannski lægra vinnuafl og jafnvel lægra orkuverð heldur en við erum að gera við þetta umhverfi búum við við í dag samt sem áður er áhuginn mikill og fyrirtæki vilja koma hingað vilja skoða þetta en á meðan staðan í ákvörðun um frekari virkjanir í landinu liggur á frosti gerist lítið fyrirtækin og þær stofnanir sem hafa með þetta að gera geta ekki gefið nein svör og þar með fara menn auðvitað

orka frá þessum virkjunum mundi ekki fara til álvera og það segir með leyfi forseta í tilkynningu frá stjórn landsvirkjunar að stjórn landsvirkjunar telji mikilsvert að fyrirtæki fái sem hæst verð fyrir raforkuna dreifi áhættu auki fjölbreytni viðskiptavina sinna landsvirkjun hefur því ákveðið að hefja viðræður um raforkusölu við fyrirtæki sem hyggjast byggja upp netþjónabú á íslandi einnig eru í undirbúningi viðræður við fyrirtæki á sviði kísilhreinsunar fyrir sólarrafala ekki er enn hægt að greina frá því hver þessi fyrirtæki eru líkleg staðsetning þessarar starfsemi verður á suðurlandi og reykjanesi áhersla á landsvirkjun og netþjónabú og sólarkísil byggist á því að vænta má hærra raforkuverðs í þeim viðskiptum en við aðra stórkaupendur landsvirkjun mun þess vegna ekki ganga til samningaviðræðna að þessu sinni við fyrirtæki sem hyggja á byggingu nýrra álvera á suður eða vesturlandi ég tel að þessi samþykkt sé gerð við þær aðstæður árið tvö þúsund og sjö að full ástæða sé fyrir landsvirkjun að endurskoða þetta ég er ekki endilega að mæla fyrir því að það verði fjölgað hugmyndum um álver síður en svo ég tek undir það sjónarmið landsvirkjunar að það þurfi að auka fjölbreytnina í íslenskum iðnaði við þurfum að líta sem víðast til stórra og lítilla eða smárra fyrirtækja í þeirri framtíðaruppbyggingu sem hér verður en það er mikilvægt að landsvirkjun múlbindi sig ekki við þessa ákvörðun tekna árið tvö þúsund og sjö frekar heldur en aðrar ákvarðanir sem við tókum á þeim tíma það hefur það mikið vatn runnið til sjávar og aðstæður eru með það öðrum hætti núna að við verðum með opnum huga að ganga til þeirra viðræðna og sölu á þeirri

þróunar á þessu sviði því miður það er alveg ömurlegt að vandinn skuli vera svo heimatilbúinn sem raun ber vitni sem við erum að glíma við árið tvö þúsund og níu í stöðugleikasáttmálanum frá tuttugasta og fimmta júní tvö þúsund og níu segir meðal annars ríkisstjórnin mun greiða götu þegar ákveðinna stórframkvæmda samanber þjóðhagsáætlun svo sem framkvæmda vegna álvera í helguvík og straumsvík það segir einnig að undirbúningsvinnu verði hraðað vegna áforma sem tengjast fjárfestingu með allstórum iðnaðarkostum svo sem gagnaverum og kísilflöguframleiðslu kappkostað verður að engar hindranir verði af hálfu stjórnvalda í vegi slíkra framkvæmda eftir fyrsta nóvember tvö þúsund og níu þetta nefni ég hér og vitna til þessarar bókunar ríkisstjórnarinnar í stöðugleikasáttmálanum að ekkert af þessu hefur gengið eftir hjá hæstvirtri ríkisstjórn og er þar skemmst að minnast frammistöðu ríkisstjórnarinnar og þá sérstaklega hæstvirtur fjármálaráðherra og fjármálaráðuneytisins þegar komi að ljúka málum gagnvart því að starfsemi netþjónabúa geti skotið rótum á íslandi allan síðastliðinn vetur börðumst við við það í iðnaðarnefnd að koma þessu máli í gegn allan tímann lá það fyrir að til þess að samkeppnisstaða þessara fyrirtækja væri jöfn við sambærilegan iðnað í evrópu þyrfti að breyta reglum um virðisaukaskatt og það var með harmkvælum sem við á vordögum í fyrra komum þessu máli loksins í gegnum kláruðum þetta mál í þinginu var það ekki fyrr en vinstri grænir áttuðu sig á því að það var kominn nýr meiri hluti fyrir málinu að þau á endanum samþykktu að hleypa því í gegn en enn þvælast hlutirnir eitthvað fyrir efndirnar hafa ekki gengið fyllilega eftir af hálfu fjármálaráðuneytisins og það er enn beðið ákveðinna úrlausna þar en þetta er auðvitað nauðsynlegt að við tökum tillit til nýrrar starfsemi sem þessarar ef við í alvöru ætlum að láta hana skjóta rótum og lögum þeirra samkeppnisstöðu að því sem gerist í evrópu eða á þeim svæðum sem

tvö þúsund og tíu synjaði umhverfisráðherra skipulagsbreytingum sem snúa að virkjunum í neðri þjórsá staðfestingar annars vegar var um að ræða tillögu skeiða og gnúpverjahrepps um breytingu á aðalskipulagi hreppsins og hins vegar aðalskipulag flóahrepps fyrir árin tvö þúsund og sex til tvö þúsund og átján en ráðherra samþykkti skipulagið að öðru leyti en því sem laut að virkjunum í neðri hluta þjórsár þessar ákvarðanir ráðherra höfðu alvarlegar afleiðingar í för með sér varðandi áform um virkjanir í neðri hluta þjórsár en í ljósi þess hæstaréttardóms sem felldur var árið tvö þúsund og tíu þar sem ákvörðun ráðherra var dæmd ólögleg er nauðsynlegt og eðlilegt að alþingi taki af allan vafa í málinu og kveði á um virkjanir á þessum svæðum framkoma hæstvirtur umhverfisráðherra er virðulegi forseti auðvitað með ólíkindum í þessu máli og það er í raun mjög sérstakt að hún skuli njóta trausts á þingi og innan ríkisstjórnarinnar til að sitja enn á stóli þessi niðurstaða var fyrir séð og vinnubrögð hennar voru því engan veginn í takt við það sem lá fyrir að yrði niðurstaða í þessu máli markmið hæstvirtur ráðherra var svo augljóslega að reyna að tefja málið skýringar hennar eftir að hæstaréttardómur féll um að náttúran skyldi njóta forgangs ár hennar markmið var ekki hægt að skilja öðruvísi en það væri í hennar huga í lagi að ganga í berhögg við lög í landinu til að ná fram sínum markmiðum orkuframleiðsla verður auðvitað grunnurinn að því sem við þurfum að byggja upp eins og ég hef sagt

nýtingar það er ákaflega mikilvægt að við fetum þá götu með skynsamlegum hætti vera ber en við megum ekki vera í öfgum á hvorri hliðinni þetta er bein lína sem við þurfum að feta og ég tel að við höfum sýnt það í verkum okkar fram að þessu að við höfum og berum virðingu fyrir náttúrunni við sem erum kallaðir virkjunarsinnar á stundum erum alveg í þeim hópi að vilja ganga vel um náttúruna og vilja taka tillit til framtíðarkynslóða þegar kemur að nýtingu náttúruauðlinda en á höfum líka lagt því lið að hér hafa verið færðir í lög og verndaðir þjóðgarðar sem nema um eða yfir tuttugu prósent af landinu sennilega nær tuttugu og fimm prósent í dag það er sennilega ekkert land sem við berum okkur við sem hefur friðað eins stóran hluta af sínu landi í formi þjóðgarða þetta er auðvitað gert með það í huga að vernda fjölbreytta náttúru landsins og að hún haldi eins mikið sinni óbreyttu mynd eins og kostur er en þetta fæst ekki án fórna fyrir því þurfum við að gera okkur grein fórnirnar eru kannski fyrst og fremst í ákveðnum sjónmengun af því sem getur horfið undir vatn og þeim mannvirkjum sem þessu fylgja og eru til dæmis línur oft nefndar í því sambandi en við verðum að horfa lengra fram á veginn og á sínum tíma þegar síminn var lagður í sveitirnar hafa kannski einhverjir velt því fyrir sér hvað þessir staurar sem fluttu símann heim á bæi væru ljótir og féllu illa inn í umhverfið eru allir horfnir í dag g þannig mun það væntanlega verða innan einhverra ára eða áratuga að þær raflínur sem í dag eru í háspennulínum í möstrum munu meira og minna fara í stokka í jörð þessar fórnir verðum við að færa til að byggja upp mannvænlegt samfélag og geta svarað þeim kröfum sem gerðar eru til okkar til að byggja upp samfélag sem getur veitt borgurum sínum sem besta þjónustu

við erum að tala um að í dag eru hátt í fimmtán þúsund manns sem ganga um atvinnulaus langtímaatvinnuleysi er að vaxa og við þetta verður ekki búið við verðum að sporna við atvinnuleysi með öllum tiltækum ráðum og skynsamleg nýting orkuauðlindanna er þar eitt mikilvægasta lóð á vogarskálarnar auðvitað spila aðrir möguleikar þar inn í framkvæmdir sem við getum farið í til dæmis í samgöngumálum og að ná ákveðinni sátt um fiskveiðistjórnarkerfið um þá stefnu sem sáttanefndin markaði með ákvörðunum af þessu tagi mundum við fara að gefa miklu meiri bjartsýni og vonir inn í íslenskt samfélag bæði fyrirtækjum og almenningi ekki að standast það er ljóst að atvinnuleysi er að vaxa og flutningur fólks af landinu er að aukast hagvöxtur sem upphaflega átti að vera um þrjú og hálft prósent áætlaður á þessu ári verður á bilinu núll komma sjö til tvö prósent ef hann þá nær þessum tölum um það er deilt og hluti af þeim hagvaxtarspám sem settar voru fram í fjárlagafrumvarpi og í fjárlögum fyrir yfirstandandi ár byggði á því að það yrði aukin neysla í landinu það sér hver heilvita maður að með þessu aukna atvinnuleysi með þeirri skattastefnu sem hér er rekin og þeirri dýrtíð og erfiðleikum sem steðjar að íslenskum heimilum og fyrirtækjum að líkt markmið muni ekki nást fjárfestingar sárvatnar í íslenskt samfélag þær hafa ekki verið minni á lýðveldistímanum við erum að tala um að á þessu ári vanti um hundrað fimmtíu milljarða inn í fjárfestingar til að standast þær áætlanir sem

þetta eru gríðarlega miklar tölur og ef þetta gengur ekki eftir á þessu ári þá sé ég ekki hvernig fjárlagagerð næsta árs kemur til með að líta út maður hefur af því miklar áhyggjur að gatið í fjárlögum muni hreinlega stækka og að þessi ríkisstjórn muni þá hafa hugmyndir um að að fara að auka hér enn frekar skatta og draga enn frekar úr samfélagslegri þjónustu í samanburði voru fjárfestingar við kárahnjúkavirkjun á sínum tíma sem var einhver mesta fjárfesting á íslandi fram að því um tvö hundruð fimmtíu milljarðar það er ágætt að hugsa þá tölu í samanburði við það sem vantar inn í fjárfestingar þessa árs til að halda lágmarksfjárfestingum í gangi til að þessi hagvöxtur megi nást eftir staðan hjá fyrirtækjum landsins er vægast sagt ömurleg við sjálfstæðismenn heimsóttum í kjördæmaviku fyrir stuttu síðan um fjögur hundruð fyrirtæki menn voru þar ekki að ræða um icesave við okkur sem þó var nýkomið fram þá í þinginu menn voru að tala um atvinnumál skattamál og aðkomu fjölskyldna og fyrirtækja það var það sem stóð upp úr fólki hjá verktakafyrirtækjum landsins er staðan hvað verst reynsla er að flytjast úr landi tæki eru að flytja úr landi og fyrirtækjum er að fækka svo mjög að þeir aðilar sem treysta á þjónustu þessara fyrirtækja svo sem vegagerðin landsvirkjun og fleiri hafa af því verulegar áhyggjur að þegar kemur að því að fara í útboð þá verði mjög fá fyrirtæki eftir til að bjóða í þau verk þetta er auðvitað hrópandi virðulegi forseti vonleysi hjá þessum fyrirtækjum er algert eitt stórt fyrirtæki heimsótti ég í morgun sem er að stórum hluta til í erlendri eigu það fyrirtæki er með gott eigið fé og skuldar ekki neitt það var með blómlega starfsemi sem núna er í molum eigið fé upp á fimm hundruð milljóna mun étast upp þrátt fyrir hagræðingar sem hafa verið gerðar í rekstrinum étast upp á þremur árum erlendir aðilar og eignaraðilar þessa fyrirtækis eru farnir að skoða það í fullri alvöru að taka niður nýja verksmiðju sem þetta fyrirtæki setti upp árið tvö þúsund og átta og flytja hana til útlanda

virðulegi forseti algert vonleysi og menn sjá enga framtíðarsýn ef bæði fyrirtæki og almenningur í þessu landi áttuðu sig vel á því að við erum að fara í gegnum mikinn skafl

dansi ef þau sjá engin ljós við enda ganganna kjarasamningar eru má segja í uppnámi við höfum algert vantraust aðila vinnumarkaðarins gagnvart ríkisstjórninni og bæði así og sa hafa gefið það út að þau munu ekki ganga frá kjarasamningum hérna nema fyrir liggi loforð ríkisstjórnarinnar og meira en loforð að ákveðin mál verði hreinlega farin í gegnum þingið búið að afgreiða í þinginu til að þeir kjarasamningar taki gildi hávær krafa þessara aðila var að inni í þessum samningum og inni í þessum ákvörðunum verði ákvarðanir um verklegar framkvæmdir og breytingar á skattastefnu ríkisstjórnarinnar aðilar vinnumarkaðarins eru brenndir þeir eru skaðbrenndir af þeim efndum sem voru í stöðugleikasáttmálum þar sem ríkisstjórnin átak varla við nokkurn skapaðan hlut er þar skemmst að minnast yfirlýsinga hæstvirtur forsætisráðherra og fleiri hæstvirtur ráðherra um það að hér ætti að skapa á örskömmum tíma á árinu tvö þúsund og níu eitthvað nálægt sex þúsund störf hvar eru þessi störf í dag núna þegar farið er að líða nokkuð á árið tvö þúsund og ellefu nei þá höfum við hæstvirtan forsætisráðherra í ræðustól alþingis í gær þar sem hún hraunaði yfir stjórnarandstöðuna og þetta er allt henni að kenna og þeim neikvæða málflutningi sem frá okkur kemur heyr á endemi virðulegi forseti heyr á endemi hún lofaði tvö þúsund störfum í gær hún er búin að skera sem sagt þessi sex þúsund störf sem áttu að vera í stöðugleikasáttmálanum niður í tvö þúsund störf hver tekur mark á þessu lengur hver tekur mark á svona málflutningi lengur það er enginn traust almennings og traust fyrirtækjanna er rofið það er í raun engin önnur lausn í þessu máli en að ríkisstjórnin fari frá stefna hennar hefur hlotið skipbrot hún kemst ekki áfram úr förunum hún kemst ekki áfram með þau bráðnauðsynlegu mál sem verður að grípa til það er hægt að fara yfir það í örstuttu máli til hvaða aðgerða við getum gripið á örskömmum tíma hvaða ákvarðanir við gætum tekið sem mundu leiða af sér nokkur þúsund störf í okkar samfélagi á mjög skömmum tíma í fyrsta lagi snýr það auðvitað að sjávarútvegi þar þarf að tryggja það að farin verði sú sáttaleið sem meginþorri aðila sem um málið hafa fjallað var sammála um að fara það þarf að útfæra hana og klára þau mál þannig að sjávarútvegurinn treystir til að fara í fjárfestingar og eflingu á sínum vettvangi það mun skapa gríðarleg atvinnutækifæri á örskömmum tíma það er hægt að taka ákvarðanir um að fara í vegaframkvæmdir sérstakt framkvæmdaátak í vegagerð og borga það til dæmis á tíu ára tímabili eftir árið tvö þúsund og sextán ríkisstjórnin var tilbúin til að skuldbinda þjóðina upp á fimm hundruð milljarða í eldri icesave samningum fyrsta greiðsla af þessum samningum hefði orðið sextíu til sjötíu milljarðar á árinu tvö þúsund og sextán þannig að ef við færum fyrir utan jarðgangagerð í tuttugu til tuttugu og þrjá milljarða króna átak til viðbótar við það sem ákveðið er í vegáætlun í vegamálum þá mundum við skapa vel á annað þúsund störf það þarf að ráðast í það að setja bönkunum ströng skilyrði varðandi endurskipulagningu lítilla og meðalstórra fyrirtækja þessi atriði og önnur er hægt að taka ákvörðun um virðulegi forseti og mundi lyfta sólinni í okkar samfélagi gefa fólki og fyrirtækjum von og blása þeim í brjóst þannig að það kæmi baráttuandi í okkar samfélag en þessi ríkisstjórn er ekki bær til að koma þessu áfram innan hennar raða og innan ríkisstjórnarflokkanna eru svo ólík öfl að störfum að menn ná alls ekki að ganga í takt það er fullreynt á þessum vettvangi í þessum grundvallaratriðum nær þessi ríkisstjórn ekki að ganga í takt og ég biðla til þeirra þingmanna innan þessara flokka sem maður árið að eru annarrar skoðunar og vilja fara aðrar leiðir að fara að hugsa um þjóðarhag í stað þess að halda lífi í þessari vonlausu kommúnistastjórn það er ekki hægt að kalla þetta annað þetta mál virðulegi forseti sem er eitt af mörgum sem er mikilvægt að taka ákvörðun um sem ég mæli fyrir fer nú til iðnaðarnefndar

vegna þess að í iðnaðarnefnd er bara ágætur starfsandi þar er annar meiri hluti heldur en í þessu ríkisstjórnarsamstarfi þar eru einstaklingar sem hugsa flestir líkt og þar höfum við komið brýnum málum í gegn á þessum vetri sem ríkisstjórnin hefði ekki klárað og ég vona að við náum samstöðu um þetta mikilvæga mál á þeim vettvangi ég óska eftir því við einhverja háttvirtir þingmenn úr samfylkingunni að vera meðflutningsmenn með okkur á þessu máli en það gekk ekki eftir svo mikilvæg er grýla ríkisstjórnarinnar á þeim og stjórnarsáttmálans að ákvæði þar um það að ekki yrðu teknar frekari ákvarðanir um virkjanir á meðan rammaáætlun væri ófrágengin að menn legðu ekki í þann slag rammaáætlun verður kannski ekki frá gengin virðulegi forseti fyrr en um þetta leyti á næsta ári við getum ekki beðið svo lengi við höfum ekki tíma til þess við verðum að fara að taka ábyrgð á þessu samfélagi við verðum að fara að sýna af okkur önnur verk en hér hafa verið viðhöfð við verðum að fara að komast úr sporunum